Il programma Daphne destina risorse finanziarie alla protezione dei bambini, dei giovani e delle donne contro tutte le forme di violenza e ha come obiettivo quello di raggiungere un elevato livello di protezione della salute e del benessere. Soprattutto alla luce di una violenza subita ogni giorno da tante donne in tutta Europa, c'è stata l'esigenza di porre proprio delle linee di bilancio e l'attenzione dei colleghi della commissione per i bilanci dell'Unione europea. Nella nostra commissione la maggioranza dei colleghi si è espressa per continuare a finanziare anche l'Istituto per l'uguaglianza di genere, così da poter utilizzare tutte le sue competenze e risorse per l'istituzione di un Osservatorio europeo sul femminicidio e sulla violenza contro le donne. Infine, per incentivare la partecipazione femminile all'economia, abbiamo condiviso l'esigenza di stanziare fondi per sostenere l'imprenditorialità femminile nel programma COSME.